Proč se nevěnuji radši sóji, avokádu či jiným rostlinným olejům. Věřím, že se jedná o legitimní otázku, a proto ji chci zodpovědět i vám. Téma palmového oleje se mi otevřelo někdy na konci roku 2015, kdy jsem se poprvé dozvěděla o požárech v Indonésii. Přiznám se, že jsem zcela užasla. Deštné pralesy byly v plamenech a s nimi všechno živé v nich. Ekologické škody byly závratné, ale zdálo se, že o tom vlastně nikdo neví. Jako bychom se všichni dívali na druhou stranu a nechali deštné pralesy hořet. Nikdo o tom neinformoval, málokdo o tom mluvil a zdálo se, že to nikdo neřeší.

Požáry totiž souvisely s mnoha problémy, které se s produkcí palmového oleje obecně pojí korupcí, zaslepeností, dětskou prací, ekologickou devastací, porušováním lidských práv a práv původních komunit, aktivitami nadnárodních korporací, post koloniálním rozvojem a migrací a mohla bych dále pokračovat. Tato nevinně vypadající složka, která se často přidává do cukrátek, kosmetiky, dětské výživy, brambůrek a dalších potravinářských a drogistických výrobků, má na svědomí, že v Indonésii v délce asi osmi tisíc kilometrů na více než dvou milionech hektarů hořel deštný prales. Tento požár za tři týdny vypustil do atmosféry víc CO2 než zvládne Německo za celý rok. Orangutani, gibboni, sumaterští sloni a tygři přišli spolu s tisíci a možná miliony dalších druhů i o poslední zbytky svého přirozeného prostředí a hrozí jim likvidace. Šedesát devět milionů obyvatel Indonésie a Bornea dýchalo znečistěný vzduch a tisíce lidí zaplatilo za tyto požáry životem. Příčinou byla snaha vytvořit na úkor pralesa palmové plantáže. Negativa takovéto produkce palmového oleje jsou jasná, ale nízká cena je schopna všechno přebít. Jsme tak svědky dalšího závodu na dno, při kterém se řídíme raději krátkodobým ekonomickým prospěchem než dlouhodobými zájmy udržitelnosti našeho života na Zemi. Jak je naznačeno, problém nespočívá pouze ve vypouštění škodlivých látek do našeho ovzduší, což samozřejmě napomáhá globálnímu oteplování, ale zejména v tom, že tak činíme v deštných pralesích, kterým právem přezdíváme plíce planety. Jsem přesvědčena, že Evropská unie jakožto organizace silně podporující klimatickou dohodu z Paříže a cíle udržitelného rozvoje OSN musí v této věci konat. Jsem velmi ráda, že jsem ve stínových zpravodajích našla důležité spojence a dovolte mi jim velmi poděkovat. A nejen jim, ale také všem jejich spolupracovníkům. Brali to téma s vážností, kterou si zasluhuje, a byli velkou oporou a velkými pomocníky. Možná, že jsme občas šli jinou cestou, ale směr zůstával stejný. Pro evropské spotřebitele, ale i občany ze zemí, které palmový olej produkují, jsme chtěli dosáhnout toho, aby se zamezilo odlesňování souvisejícímu s produkcí palmového oleje. Zabezpečit, že palmový olej dovážený do Evropské unie je pěstován a zpracováván způsoby trvale udržitelnými. Tlačit na co nejambicióznější certifikační schémata. Bojovat s porušováním lidských práv na plantážích a s pošlapáváním lidských práv původních komunit.

Palmový olej jistě není největší zlo, které pod sluncem máme. Současný způsob pěstování a zpracování však představuje riziko pro naši planetu a z toho důvodu se domnívám, že o této problematice musíme nejenom mluvit, ale hlavně konat.